Ja, spoštovani minister, glejte. Moram povedati, da po mojih informacijah premogovnik ne spoštuje dogovorov do oškodovancev oziroma do Občine Šoštanj. Na primer, prezračevalni jašek iz premogovnika je v sami občini Šoštanj. Prebivalci in obiskovalci občine Šoštanj so zaradi slabega zraka in vonja ogorčeni. Zaradi smradu se je premogovnik obvezal, da bo prezračevanje izpeljal v sam dimnik termoelektrarne. Od tega je že nekaj let. Člane seveda, Slovenske nacionalne stranke Šoštanj, zanima, kdaj bo premogovnik uredil in izpolnil obljubljeno. Naj ob tej priložnosti dodam, da je bila Slovenska nacionalna stranka že v volilni kampanji leta dva tisoč osem, proti izgradnji TEŠ šest, ker smo že takrat opozarjali, da premogovnik nima dovolj kapacitet za potrebe TEŠ šest, prav tako, da bo potrebno lignit uvažati iz tujine, iz Indonezije, a so se iz tega stališča takrat mnogi norčevali. Pa smo bili osmešeni tudi iz stranke, na kateri listi je za čuda takrat kandidiral sam gospod Rotnik. Hvala.